Ja, hvala še enkrat za dano besedo, spoštovana podpredsednica, kolegice in kolegi. Seveda moram povedati, da sem mogoče na nekim na neki točki malo žalosten, ker smo tako neenaki do državljank in državljanov, pa se bom tudi potrudil, da bom v imenu predlagatelja to dopovedal. Za moped, o katerem že govorimo dve uri, ki je star dvajset ali pa trideset let ali pa deset, ki je po neki moji nestrokovni oceni vreden petsto evrov ali pa štiristo ali pa šeststo, rabiš, da dokazuješ lastništvo dve priči. Rabiš dve priči, ki sta starejši, zdaj ne vem, od koga, od motorja ali od lastnika, naj petnajst let. Ampak vse se dogaja, se je dogajalo v istem sklicu. Za tiste, ki so pa pobrali iz NLB-ja pa z bank našega skupnega denarja po milijone, pa ne rabijo nič in se danes vozijo z najbolj sodobnimi avtomobili, lahko plačajo globo, ni višine globe, ko jo ne morejo plačati. Tiste, ki so si prikupili moped, ki ima največjo možno hitrost petindvajset kilometrov na uro, smo že povedali, pa bom to še stokrat vam povedal, povprečna hitrost petnajst kilometrov na uro, pa rabi dve priči, da se še lahko, vozi, od prvega maja dva sedemnajst, rabi urediti homologacijo, seveda pa rabi od tistih minimalnih dohodkov, ki jih ima, ki jih prejema, plačati na začetku vsaj sto šestdeset evrov. Toliko o nas vseh, ki zastopamo in ki smo bili izvoljeni od državljank in državljanov Republike Slovenije. Znači, tisti ko imajo naše milijone, od vseh tistih, ki nas danes poslušajo, ne rabijo ničesar, tisti, ki so si pa to nujno vozilo seveda kupili za svoj denar, težko prislužen, pa rabiš dve priči. Jaz ne obsojam, seveda ker ste pretežno novi poslanci, ne obsojam vas, da je bil ta zakon sprejet. Je bilo je število rok oziroma tipk stisnjenih, da je šel v veljavo, ampak imam tudi iz današnje razprave velike pomisleke, da je to odzadaj močan lobi. Lobi, kateri bo od teh šestindvajset tisoč lastnikov teh vozil pobral približno štiri milijone evrov. Seveda med prvim majem pa do danes, je mnogo državljank in državljanov pisalo oziroma prihajajo nam, da imajo tu težave in da jih je ostalo preko trinajst tisoč evrov še izven tega sistema. Ali naj pridobijo homologacijo ali ne morejo urediti lastništva, skratka, teh vozil ne morejo več uporabljati. Zdaj pa, da se spet vrnem tistim milijonom. Tisti, ki imajo milijone v žepih, se seveda veselo vozijo po Sloveniji pa po svetu, ti naši, o katerih pa danes govorimo, pa morejo te motorje dati v svoje garaže, jih zakleniti, če jih pa policija dobi, bojo pa vsak dan plačevali globo po štiristo evrov. To je razlika med enimi pa drugimi, ampak vsi pa živimo v isti državi, vsi imamo iste želodce, roke pa vse. Zato sem žalosten, ko ne želite poslušati. Bil sem razočaran, spoštovana sekretarka, ko se ko niste niste poslušali stališč poslanskih skupin, ampak zavedate se o vsem, ko govorimo v tem državnem zboru tej dvorani, so težave naših državljank in državljanov. To ni vseh všečen zakon Slovenske demokratske stranke ali pa Nove Slovenije, to je težava naših ljudi in zato je prav, da se o tem tukaj pogovarjamo in iščemo rešitve. Verjetno je komu bila danes dolgočasna seja, mogoče ko celo komu smešna, ampak zavedate se, da vas bojo ti lastniki tudi srečali na ulici, tudi mogoče v Kopru ali pa Pohorju ali pa v na Dolenjskem, Prekmurju. Ljudem ni lahko, čeprav je nam včasih smešno. Hvala lepa.